Uvěznění vůdce opozice v polovině tohoto měsíce, což je ta aktualita, o které hovořím, je opravdu asi zatím vrcholem toho, co Hun Sen předvedl.

Je opravdu dobré, aby se Evropská unie postavila do role pozorovatele a jednoznačně více monitorovala to, jak volby příští rok v Kambodži proběhnou, protože já se velmi obávám toho, že pokud budou rozpuštěny opoziční strany, tak ta situace se klasickým demokratickým volbám nebude ani zdaleka blížit.